frú forseti ég get tekið undir orð háttvirts formanns allsherjarnefndar frumvarpið er til bóta og það hefur tekið ánægjulegum breytingum í meðförum allsherjarnefndar ég get líka tekið undir það að samstarf okkar í nefndinni hefur verið gott um þetta mál engu að síður fannst mér það ganga of skammt og legg til fleiri breytingar sem eru í samræmi við stefnu okkar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs í innflytjendamálum ég vísa aðallega í nefnfdarálitið en vil tæpa hér á helstu breytingum sem við leggjum til og skýra þær að nokkru leyti við leggjum til fyrst breytingu við fjórðu grein frumvarpsins en þar segir heimilt er að veita útlendingi vegabréfsáritun sem gildir á öllu schengen svæðinu ef hann telst ekki ógn við allsherjarreglu þjóðaröryggi eða alþjóðasamskipti ríkisins eða annars ríkis sem tekur þátt í schengen samstarfinu við höfum lagt til að það verði skilgreint nákvæmlega hvað felst í þessari reglu og tiltekið verði hvaða aðili hafi áhrifavald í slíkum tilvikum meðan það hefur ekki verið skilgreint leggjum við til að þetta ákvæði falli brott ég verð að benda á það líka að flóttamannafulltrúi sameinuðu þjóðanna hefur athugasemd við það að skilgreiningin sé óskýr að þessu leyti einnig verður minni hlutinn að taka undir álit rauða kross íslands um að sá sem reyndi samkvæmt þessu frumvarpi að sækja um

í sjöttu grein er nýmæli sem ég get ekki fallist á óbreytt en þar segir að innflytjendur skuli gangast undir læknisskoðun innan tveggja vikna frá komu til landsins í samræmi við gildandi lög og fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda hér eru engar skilgreiningarfrumvarpið skýrir hvorki hvaða sjúkdóma eigi að koma í veg fyrir að berist til landsins né hver eigi að hafa ákvörðunarvald um að neita um dvalarleyfi á þessum forsendum við höfum lagt til tillögu sem takmarkar þessa heimild og bætum við að ástæða þurfi að vera til að ætla að viðkomandi beri með sér smitsjúkdóma það er eins með sjöundu greinar það er kveðið á um að dómsmálaráðherra sé heimilt að ákveða að dvalarleyfisskírteini skuli innihalda örflögu með þeim upplýsingum sem skráðar eru á kortið auk fingrafara handhafa ekkert segir um hvaða upplýsingar eigi að skrá hvort takmarkanir séu á slíkri skráningu eða hver hafi leyfi til að skoða þær við leggjum til að ákvæðið falli brott það er eins með áttundu greinar þar er talað um að grunnskilyrði dvalarleyfis sé að fólk hafi nægilegt eigið fé til framfærslu meðan á dvölinni stendur þetta telur minni hlutinn vera óskýrt orðalag og bendir sérstaklega á umsagnir alþjóðahúss stúdentaráðs hí mannréttindaskrifstofuna og rauða krossinn en þau hafa gert tillögu um að atvinnuleysisbætur eða greiðsla í formi félagslegrar aðstoðar ríkis sé meðtalin við útreikning á því hvað teljist nægilegt fé og við gerum breytingartillögu í þá veru við tökum líka undir athugasemd sem borist hefur frá flóttamannafulltrúa sameinuðu þjóðanna að ákvæði önnur málsgrein elleftu grein sé of þröngt ákvæðið er svohljóðandi með leyfi frú forseta nánustu aðstandendur í skilningi fyrstu málsgrein eru maki sambúðarmaki og samvistarmaki börn viðkomandi yngri en átján ára á hans framfæri og í hans forsjá

við í minni hlutanum leggjum til að orðin eldri en sextíu og sex ára verði felld niður í því sambandi minni ég á það að í almennu mannréttindayfirlýsingunni frá nítján hundruð fjörutíu og átta og alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi er tekið fram að fjölskyldan sé hin eðlilega grundvallarhópeining þjóðfélagsins og á rétt á vernd þjóðfélagsins og ríkisins samanber einnig athugasemd flóttamannafulltrúa sameinuðu þjóðanna minni hlutinn leggur einnig til að hugtakið rökstuddur grunur samkvæmt þriðju málsgrein elleftu greinar frumvarpsins um málamyndahjónaband eða samvist verði betur skilgreint og að ákvæðið um að ef annar makinn er tuttugu og fjögurra ára eða yngri skuli ávallt kanna hvort málsatvik eru með þeim hætti sem um getur í fyrsta og önnur málsl mannréttindaskrifstofa prestur innflytjenda og fleiri segja að aldursmark við tuttugu og fjögur ár í þessu tilviki sé algjörlega órökstutt það séu engin rök fyrir slíkri reglu auk þess sem nú þegar er kveðið á um í lögum að ef rökstuddur grunur er um að stofnað hafi verið til málamyndahjúskapar til að afla dvalarleyfis tel st dvalarleyfið vera ógilt ég átta mig ekki á því af hverju

að hluta að hún skuli enn þá birtast þarna eins og hver annar draugur reglan er óþörf gagnvart þeim sem hún beinist að og óréttlát og við leggjum til ég og háttvirtur þingmaður poul nikolov sem er með mér á þessum breytingartillögum að ákvæðið falli út ég verð hér líka að fagna sérstaklega breytingum sem hafa verið gerðar á frumvarpinu og þeirri miklu réttarbót sem fólgin er í fimmta málsgrein elleftu greinar sem varða ungmenni sem koma hingað til lands á grundvelli fjölskyldusameiningar fyrir átján ára aldur þurfi ekki lengur að sýna fram á sjálfstæða framfærslu heldur nægi þeim að sýna fram á framfærslu með aðstoð foreldris einnig önnur ákvæði í breytingartillögunum um framfærslu sérstaklega gleður það mig að sjá að inni í frumvarpið er komin heimild um að heimila maka sem hefur lent í ofbeldissambandi dvalarleyfi hér áfram þessi ákvæði voru ekki í frumvarpi sem kom frá dómsmálaráðuneytinu og bættist inn í meðförum allsherjarnefndar til marks um gott samstarf í nefndinni þetta hafa verið baráttumál þess sem hér stendur um árabil og ég hef lagt ítrekað fram frumvörp í þessa veru og nú síðast lagði auk nikolov fram frumvarp ásamt fleiri þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á þessum vetri við tökum líka undir athugasemd flóttamannafulltrúa sameinuðu þjóðanna að það verði að skilgreina betur hvað felist í hugtakinu rík mannúðarsjónarmið við leggjum enn fremur til að flóttamönnum sem eru hér meðan er verið að skoða hagi þeirra og aðstæður sé heimilt að vinna og þeim verði veitt bráðabirgðaatvinnuleyfi eða svo er statt um þá fyrir þá við teljum að fjórir á ára búsetuskilyrði séu allt of ströng og leggjum til að í stað orðanna síðustu fjögur árin í þrettándu greinar haldist ákvæðið síðustu þrjú árin áfram í lögum minni hlutinn telur líka að e lið þessarar greinar verði að skilgreina betur til dæmis hvers konar málum megi ekki vera ólokið í réttarvörslukerfinu sem komi í veg fyrir veitingu búsetuleyfa minni hlutinn leggur til að orðin e e s eða efta falli brott í tuttugasta og fjórðu grein sérstaklega leggur minni hlutinn það til að útlendingi sem hefur misst dvalarrétt samkvæmt tuttugustu og sjöttu greinar frumvarpsins eða verið vísað brott á grundvelli tuttugasta og áttundu grein verði heimil dvöl hér á landi meðan dómstólar fjalla um mál hans loks er gerð tillaga um breytingar sem varða fórnarlambavernd ég og háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir höfum ákveðið að skipta með okkur verkum þannig að hún fjalli um þennan þátt málsins ég verð að minna á það og verð að taka það fram hér frú forseti að það einkennilega gerðist á síðustu dögum þingsins að hæstvirtur dómsmálaráðherra hafði lagt fram frumvarp um breytingu á hegingarlögunum við það frumvarp gerði ég ýmsar breytingar meðal annars breytingu er varðaði nauðgunarákvæði hundrað og fjórðu grein almennra hegningarlaga ég lagði til í breytingartillögum að vændiskaup yrðu gerð refsiverð og ég lagði til að mansal yrði skilgreint í anda samþykkta sameinuðu þjóðanna svo gerist það mjög að óvörum að þetta frumvarp er tekið af dagskrá og fær ekki meðferð það verður að segjast eins og er að það hefur lítið þokast í réttindamálum kvenna á fyrsta ári ríkisstjórnarinnar

og gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali sem ég flyt ásamt